frú forseti það var ýmislegt gert að minnsta kosti á þeim tíma sem ég var þarna til að koma böndum á þróunina eitt dæmi um að mig minnir og ég segi það með fyrirvara stækkað kaupþing sem þannig tvöfaldast að stærð ég held að hollenski bankinn hafi verið svipað stór og kaupþing hann hefur sem sagt nánast tvöfaldast og það hefði haft mikil áhrif á íslenska bankakerfið þar sem eins og allir vita var kaupþing upp undir helmingurinn af íslenska fjármálakerfinu þess vegna eins og fram hefur komið áður og kemur fram í ágætu viðtali við hæstvirtan fjármálaráðherra í bresku dagblaði í dag var það mikið reiðarslag

og hver veit nema honum hefði verið bjargað ef bresk stjórnvöld hefðu ekki farið þarna inn og tekið hann niður með þessum hætti og þar með kolfellt bankann og helminginn af íslenska bankakerfinu en fyrir atbeina fjármálaeftirlits og stjórnvalda

koma útibúum í dótturfélög í útibúum í dótturfélög og margt fleira mætti tína þannig til